forsaga þessa máls er mörgum kunn það er þannig að hér var lögð fram sambærileg tillaga á síðasta þingi hundrað þrítugasta og níunda þingi sem undirrituð ásamt sautján flutningsmönnum í það skiptið

mjög góða og vandaða umfjöllun í heilbrigðisnefnd og vil ég nota þetta tækifæri til að þakka háttvirtum þáverandi heilbrigðisnefnd fyrir sérstaklega góða vinnu og afgreiðslu á þessu máli því miður náði málið sjálft ekki fram að ganga það er það náði ekki að koma til annarrar umræðu og lokaafgreiðslu vegna tímaskorts á septemberþinginu og varð því að samkomulagi við

að hér skyldi þetta mál lagt fram að nýju og fá þá umræðu sem þingmenn telja nauðsynlega og vinnu í nefnd og byggt á þeirri vinnu sem þegar hefur farið fram það varð enn fremur að samkomulagi og var staðfest hér með ræðum þingflokksformanna á lokadegi þingsins að málið yrði afgreitt út úr nefndinni og kæmi hingað til afgreiðslu nú er enginn sem getur sagt

eða afstöðu nefndarinnar til málsins hún fær að sjálfsögðu tækifæri og hefur það í hendi sér hvernig hún vinnur þetta mál og hvaða afstaða verður tekin til þess en það sem varð að samkomulagi var að þingmenn fengju hér tækifæri til að greiða um það atkvæði

og láta afstöðu sína til þessa máls ljósa ég fagna því og vona svo sannarlega og hvet alla þingmenn til að taka þátt í þessari umræðu vegna þess að það er það sem var gagnrýnt hér og

til lokaafgreiðslu hér á fyrri stigum var að menn sögðu það vantar meiri umræðu þetta er viðkvæmt mál fjölmörg sjónarmið það þarf að koma þeim á framfæri ég fagna því og hvet þingmenn til að taka þátt í þeirri umræðu aðeins um tillöguna sem hér liggur fyrir hún er aðeins breytt frá fyrri tillögu og er það sérstaklega vegna þeirra athugasemda sem fram komu við vinnu fyrrverandi heilbrigðisnefndar nú velferðarnefndar til að hafa þetta allt saman rétt og er nýja tillagan byggð að miklu leyti á nefndaráliti meiri hlutans í heilbrigðisnefnd sem lagði til að tillagan yrði samþykkt með breytingum ég tek tekið undir allar þær breytingar sem lagðar voru til af hálfu nefndarinnar og fagna því að nefndin hafi lagt í þessa miklu vinnu nú eru hér flutningsmenn með mér tuttugu og tveir þingmenn úr fjórum flokkum og einn þingmaður utan flokka háttvirtur þingmaður guðmundur steingrímsson þannig að það hefur fjölgað í hópi framsögumanna og vona ég að það viti á gott og verði til þess að okkur takist að afla þessu máli stuðnings ég vil taka það fram í fyrsta lagi að við erum alltaf að tala um staðgöngumæðrun af velgjörð ég ítreka það hér og það kemur sérstaklega fram og er tekið sérstaklega fram í greinargerð með þessari tillögu að það er beinlínis sagt með leyfi frú forseta flutningsmenn tillögunnar leggjast alfarið gegn staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni og telja mikilvægt að gerður sé skýr greinarmunur á hagnaði og velgjörð í þessu samhengi við erum alltaf að ræða um staðgöngumæðrun af velgjörð

vegna þess að tillögugreinin hefur tekið þó nokkrum breytingum frá fyrri tillögu ætla ég að fá að lesa hana með leyfi forseta alþingi ályktar að fela velferðarráðherra að skipa starfshóp sem undirbúi frumvarp til laga sem heimili staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni við vinnuna verði meðal annars lögð áhersla á að tryggja í fyrsta lagi hag og réttindi barnsins að tryggja í öðru lagi rétt sjálfræði og velferð staðgöngumóðurinnar og fjölskyldu hennar og að tryggja í þriðja lagi farsæla aðkomu hinna verðandi foreldra skýrt verði kveðið á um traustan lagaramma ströng skilyrði og skýrar verklagsreglur við framkvæmd og eftirlit staðgöngumæðrunar sem og hvernig best verði stuðlað að upplýstri umræðu um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni í samfélaginu við vinnuna verði faglegt mat og þekking alþjóðlegar rannsóknir og reynsla annarra vestrænna þjóða lögð til grundvallar frumvarpið verði lagt fram svo fljótt sem verða má þetta er tillögugreinin eins og hún liggur fyrir núna það sem er mikilvægt að hafa í huga hér er að það er einmitt verið að leggja til að vinna sú sem kallað var eftir meðal annars hér á alþingi fari fram við

hvet hæstvirtur velferðarráðherra af því að ég sé að velferðarráðherra situr hér í salnum að verði þetta samþykkt sem ég vona verði fjölbreyttur starfshópur með fjölbreyttar skoðanir á þessu máli sem verði skipaður til verka og vinni frumvarp sem tryggi það sem við viljum öll að lagaramminn um þetta verði sem best úr garði gerður aðeins út af umræðunni og skorti á umræðu vil ég nefna það hér að þegar það er notað mikið í þessari umræðu að það eigi eftir að fara svo mikil umræða fram í samfélaginu og það er eflaust rétt hvenær er umræða tæmd ég get ekki sagt til um einhverja dagsetningu umræðan um staðgöngumæðrun er tæmd hér hafa komið fram öll sjónarmið nú skulum við ákveða með eða á móti það er ekki svo einfalt þetta mál er þannig að það verður kannski aldrei almenn breið umræða í samfélaginu um það hvort þetta eigi að heimila eða ekki menn hafa á þessu skoðanir ég hef mikla tilfinningu fyrir því að menn hafi á þessu miklar skoðanir vegna þess að ég hef verið að beita mér í þessu máli og mörgum finnst þeir hafa þörf fyrir að ræða þetta mál við mig í kjölfar máls sem snertir staðgöngumæðrun og kom hér inn á þing í fyrra varðandi jóel litla sem varð til með þessu úrræði á indlandi þá skapaðist í rauninni miklu meiri umræða um staðgöngumæðrun í íslensku þjóðfélagi en ef ég hefði nokkurn tímann gert mér vonir um að yrði og hún var miklu almennari vegna þess að ég hafði verið að garfa í þessum málum um nokkurra ára skeið þar á undan og það komu svona toppar í umræðuna þegar eitthvað gerðist þegar það var lögð fram fyrirspurn á alþingi eða eitthvað varð að fréttaefni en svo dó hún niður ég leyfi mér að fullyrða og skoðanakannanir sýna það að íslenskur almenningur tekur þessu úrræði vegna þess að þetta er fyrst og síðast úrræði til handa einstaklingum sem geta ekki eignast börn með öðrum hætti og íslenskt samfélag ef við byggjum á því sem fram kemur í skoðanakönnunum tekur þessu úrræði fagnandi þess vegna er það okkar hlutverk hér á alþingi að búa svo um hnútana gera rammann þannig að við tryggjum að virðing fyrir mannréttindum staðgöngumóðurinnar barnsins sem til verður foreldranna verðandi og okkar allra sem búum hér í þessu samfélagi að þau verði virk að skapaður verði þannig rammi að við tryggjum að allir geti vel við unað og borið höfuðið hátt aðeins kannski að lokum um umræðuna vildi ég bara nefna hér að á síðasta ári telst mér til eftir þó ekki

rannsókn að það hafi verið haldin í kringum tólf málþing eða fundir um staðgöngumæðrun ég hef verið ræðumaður á allmörgum og sótt önnur þetta hefur verið rætt í fjölmiðlum mjög mikið þetta hefur verið rætt í kastljósi í íslandi í dag það var návígisþáttur þetta hefur verið rætt á útvarpsstöðvunum í síðdegisútvarpi morgunútvarpi á báðum stöðvum það hefur verið mikið skrifað um þetta í blöð ég tel að við eigum núna í stað þess að deila um það hvort umræðan sé búin eða ekki að fara í þessa vinnu skoða sjálf þau álitamál sem við viljum tryggja að verði höfð að leiðarljósi eða þeim spurningum verði svarað við þessa vinnu og svo ítreka ég að þegar hæstvirtur velferðarráðherra hefur lokið þeirri vinnu að semja frumvarp sem heimilar þetta ef tillagan nær fram að ganga þá kemur það frumvarp að sjálfsögðu hingað til alþingis þar sem alþingi hefur það í hendi sér hvernig það frumvarp verður afgreitt að sjálfsögðu hvet ég til þess að það verði samþykkt en það er alþingi sem á þeim tíma verður að ákveða það ég ætla ekki að endurtaka þá ræðu sem ég flutti hér þegar ég mælti fyrir frumvarpinu á síðasta þingi ég hvet menn til að kynna sér hana þar sem ég fer yfir mörg af þeim rökum hvers vegna ég tel að þetta eigi að heimila ég vildi frekar nota þessa framsöguræðu mína núna til þess að lýsa því í rauninni hvað hefur breyst

hleypur frá mér nefna að í nefndaráliti heilbrigðisnefndar sem er hér sem fylgiskjal og menn sjá glöggan samhljóm á milli tillögunnar og þess þegar það er

frumvarps um staðgöngumæðrun þetta er að sjálfsögðu ekki tæmandi listi og við vinnu starfshópsins mun það eflaust koma í ljós að það eru önnur atriði sem þarf að skoða ég vil ítreka að veigamestu rökin að mínu mati fyrir því að heimila staðgöngumæðrun eru þau í fyrsta lagi að þetta er úrræði sem er til staðar og íslenskir einstaklingar og pör hafa verið að notfæra sér ég vil beita mér fyrir því að við gerum þetta þá þannig hér úr garði að við getum haft eftirlit við getum tryggt velferð allra hlutaðeigenda og að við getum passað upp á að öll þau gildi sem við setjum í forgrunn séu virt í öðru lagi er þetta jafnréttismál að því leytinu til að við erum búin að stíga mörg skref í því að hjálpa fólki sem býr við skerta frjósemi eða getur ekki eignast börn með hefðbundnum hætti og við höfum stigið mörg skref til að koma þeim til aðstoðar á málþingi sem háskólinn í reykjavík hélt núna fyrir viku eða tíu dögum kom fram í máli lögmanns sem hefur mikla þekkingu á þessu sviði að það væri í raun einboðið vegna þessara jafnræðissjónarmiða að heimila þetta vegna þess að alþingi hefur tekið þau skref að heimila hvort sem það heitir tæknifrjóvgun með gjafaeggi gjafasæði fyrir einhleypar konur gagnkynhneigðar konur fyrir einstaklinga fyrir pör af öllu tagi við höfum heimilað ættleiðingar samkynhneigðra við höfum heimilað ættleiðingar einhleypra það eru tveir hópar sem standa eftir sem geta ekki nýtt sér öll þau úrræði sem til staðar eru og það eru konur sem eru ekki með leg eða af einhverjum öðrum ástæðum geta ekki gengið með barn geta ekki gengið með barnið jafnvel þótt þær geti framleitt kynfrumurnar geta þær ekki gengið með barn þær mundu geta notað þetta úrræði annar hópur er samkynhneigðir eða einhleypir karlmenn þeir hafa ekki önnur ráð vilji þeir eignast barn en að fá aðstoða utan í frá ef svo mætti að orði komast það er þannig þegar lagaumhverfið er skoðað eru það þessir tveir hópar sem standa eftir við getum alveg tekið umræðuna um það hvort of geyst hafi verið farið einhvern tímann áður og hvort það hefði átt að heimila gjafaegg og gjafasæði án þess að fólk viti um uppruna sæðis eða eggjagjafans það er umræða sem við skulum endilega taka og rétt barnsins til að þekkja uppruna sinn en það hefur ekkert með staðgöngumæðrun eingöngu að gera þess vegna segi ég við skulum leyfa þetta við skulum fela hæstvirtur velferðarráðherra að skipa starfshóp sem semur frumvarp vandað frumvarp sem við getum öll